Herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen als Schattenberichterstatter. Es hat mir auch große Freude bereitet, konstruktive Vorschläge von Ihrer Seite mit in dieses Dossier einzubauen. Wir sind bei der Grundverordnung immer wieder an den Punkt gestoßen Wie können wir die kleine und handwerkliche Fischerei in besonderer Weise fördern? Und die Definition, so wie Ricardo Serrão Santos das vorhin gesagt hat, ist hoch kompliziert und regional sehr unterschiedlich. Und Frau Kollegin Ní Riada, es ist schwierig, in dieses sehr formelle Dossier es ist eine Verordnung jetzt eine Definition für kleine und handwerkliche Fischerei, die Fischereifahrzeuge in Zentimeter Länge über alles, Verdrängung und Motorleistung, einzubauen das kann in einem anderen Land als in Irland schon wieder völlig anders sein oder große Fabrikschiffe genau zu definieren, welche Antriebsleistung sie haben dürfen, welche Größe, wieviel Frost, Fang und Verarbeitungskapazität, wieviel Tonnage, wieviel Treibstoff sie mitführen dürfen und, und, und. Deshalb würde ich den Vorschlag machen denn das ist der einzige Dissens, den wir bei diesem Dossier haben, bei dieser Verordnung dass die Koordinatoren sich in der nächsten oder übernächsten Sitzung zusammenfinden, vielleicht auch mit Unterstützung des Kommissars, dass man einen Initiativbericht diesbezüglich in Angriff nimmt und die Definition gerade was kleine und handwerkliche Fischerei betrifft